Sur la base de la communication de la Commission intitulée Options possibles pour l'après 2010 en ce qui concerne la perspective et les objectifs de l'Union européenne en matière de biodiversité, le Conseil a adopté, le 15 mars 2010, des conclusions intitulées Biodiversité l'après 2010 Vision et objectifs de l'UE et au niveau mondial, et régime international d'accès et de partage des avantages. Dans ses conclusions, le Conseil s'est déclaré vivement préoccupé par le fait que les objectifs 2010 en matière de biodiversité n'ont été atteints ni au niveau de l'Union européenne ni au niveau mondial, que la perte de biodiversité se poursuit à un rythme inacceptable et qu'elle entraîne des conséquences écologiques,

Il a toutefois souligné que ces objectifs ont joué un rôle essentiel puisqu'ils ont permis la mise en place de mesures utiles en faveur de la biodiversité. Il a exposé une vision à long terme selon laquelle, à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit, son capital naturel, seront protégés, évalués et rétablis de manière appropriée, compte tenu de la valeur intrinsèque de la biodiversité et de sa contribution essentielle au bien être de l'homme et à la prospérité économique, et cela de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la biodiversité soient évités. Il a par ailleurs fixé un objectif principal consistant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans l'Union européenne d'ici 2020, à assurer leur rétablissement autant que faire se peut, tout en renforçant la contribution de l'Union européenne à la prévention de la perte de biodiversité à l'échelle de la planète. Au niveau des priorités de l'Union européenne pour la protection et le renforcement de la biodiversité, le Conseil a constaté que ce sont la destruction, la fragmentation et la dégradation des habitats qui pèsent le plus sur la biodiversité. Concernant l'origine de cette situation des habitats, le Conseil a mis en exergue le changement préjudiciable d'affectation des terres, la surexploitation et l'utilisation non durable des ressources naturelles, les espèces exotiques envahissantes, le commerce illicite des espèces menacées d'extinction, l'acidification des océans, et bien évidemment la pollution. De façon croissante aussi, le changement climatique pourrait même aggraver certains effets, par exemple en ce qui concerne le nombre d'espèces menacées d'extinction. En ce qui concerne la stratégie Europe 2020, les grandes orientations de politique économique du Conseil invitent les États membres et l'Union à mettre en place des mesures, à transformer les défis environnementaux en perspectives de croissance et à utiliser plus efficacement les ressources naturelles, contribuant ainsi également à assurer la diversité

Le rôle de la biodiversité a aussi été clairement souligné par le Conseil européen dans ses conclusions de mars 2010, lorsqu'il déclare qu'il est urgent d'inverser la tendance persistante à la perte de biodiversité et à la dégradation des écosystèmes. Le Conseil européen souscrit à la vision à long terme concernant la biodiversité à l'horizon 2050 et à l'objectif fixé pour 2020 énoncé dans les conclusions du Conseil du 15 mars 2010 évoquées plus